Dieser Jahresbericht sollte in erster Linie die erreichten Fortschritte darlegen.

2008. Dies hat natürlich nichts mit dem von mir sehr geschätzten Kollegen Meyer zu tun, für dessen Bericht ich auch sehr danke, sondern die Fakten lassen kein anderes Bild zu. Die Themen sind dieselben, die betroffenen Mitgliedstaaten sind dieselben. Seit Jahren werden mit einem Großteil der Petitionen Mängel in der Umsetzung von Richtlinien im Bereich Umwelt an das EP herangetragen.

In der Arbeit im Ausschuss sind wir auf die aktive Zusammenarbeit mit Kommission und Rat im Sinne von Stellungnahmen angewiesen, wobei der Rat bei den Ausschusssitzungen oft durch Abwesenheit glänzt. Wir brauchen definitiv eine Überarbeitung der Arbeitsweise. Unsere Arbeit wird verzögert, auch untergraben, wenn den Debatten im Ausschuss keinerlei Taten folgen. Die sich abzeichnende rückläufige Tendenz bei neu eingebrachten Petitionen mag richtig sein. Der Rückgang könnte aber auch bedeuten, dass die Bürger und Bürgerinnen in ihrem Petitionsrecht auf Unionsebene keine sinnvolle Option mehr sehen.